hæstvirtur forseti nú kallar háttvirtur þingmaður þetta skýr markmið ég held nefnilega að þetta séu mjög óskýr markmið sem muni hafa margþættar afleiðingar í för með sér og þess vegna leggja heimilin að hluta til í mjög mikla erfiðleika og gjaldþrot og atvinnuleysi hagfræðingarnir eru að benda á að verðtryggðu lánin muni núna standa upp úr þökunum að fyrirtækin muni þess vegna af þessari aðgerð flýja land eða verða gjaldþrota

og hann ber að verja og hann er mikilvægt tæki

það er satt að sjötíu prósent fyrirtækjanna séu svo skuldug að þau séu gjaldþrota er það mjög alvarlegur hlutur þess vegna verður ríkisbankakerfið nýja að takast á við þennan vanda með ríkisstjórn og stjórnvöldum